Madame la Présidente, chers collègues, l'Amazonie brûle et les feux qui la ravagent embrasent notre dernière barricade face au dérèglement climatique. La multiplication des incendies n'est pas seulement liée à la sécheresse. Elle est liée aux intérêts économiques qui sacrifient les droits de la nature. En Amazonie, on exproprie, on déforeste, on incendie au nom de la seule recherche du profit. Ne regardons pas ailleurs, avec l'air de ceux qui ne sont pas concernés. Ces entreprises agroalimentaires ou extractivistes sont aussi européennes. Ces entreprises ne sont aujourd'hui tenues par aucune règle, aucun devoir de vigilance. Et parmi les principaux pollueurs du monde, comment peut on tolérer que Total et Shell, ces deux pétroliers européens, ne soient même pas tenus de respecter l'accord de Paris? Il est temps d'agir. Quand l'Europe reconnaîtra t elle enfin les droits de la nature, les communs planétaires, les écocides? Vous qui nous parlez de défendre notre mode de vie, je vous le demande quand défendrez vous un mode de vie compatible avec notre avenir? L'Europe responsable est une Europe qui respecte les limites planétaires et le vivant.